Erdoğans geweld kunnen we niet stoppen met praten.

Dat betekent sancties tegen het regime in Ankara. Geen woorden, maar daden dus. De tijd van praten, statements, Minsk vergaderingen is voorbij.

Dat is door de harde Turkse vuist al heel lang geslagen.

We moeten nu actie nemen tegen Turkije, en dat is mijn vraag aan u.